Polityka spójności, jako jedno z głównych narzędzi strategii 2020, powinna w nadchodzącym okresie w większym stopniu przyczynić się do ograniczenia zjawiska ubóstwa w naszych krajach. Działania Europejskiego Funduszu Społecznego powinny bardziej koncentrować się na grupie osób wymagających wsparcia w celu aktywnego włączenia ich na rynek pracy i zintegrowania w społeczeństwie. Temu powinno sprzyjać tworzenie nowoczesnych placówek opieki i edukacji dla dzieci oraz wysoka jakość szkoleń dla osób, które poszukują pracy. To są właśnie przykłady działań, które ułatwią godzenie pracy zawodowej i życia rodzinnego.

I to one doprowadzą do ograniczenia ubóstwa wśród osób, które są szczególnie na nie narażone. W przyszłym okresie finansowania ważne jest również, aby tworzenie i realizację programów strukturalnych nakierować przede wszystkim na człowieka, aby uprościć procedury korzystania z funduszy. Liczne kontrole, audyty powodują, że kwestie formalne związane z wdrażaniem programów stają się najwyższym priorytetem i są utrudnieniem dla efektywnego i skutecznego korzystania ze środków pomocowych.